Gospodine potpredsjedniče, podržavam izvješće zastupnika Claudea Moraesa o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost iz Sjedinjenih Američkih Država i smatram da su naši kolege iz Odbora LIBE pokazali veliki aktivizam i vrlo detaljno proučavanje ovog fenomena s kojim smo se suočili od lipnja prošle godine nakon informacija o masovnom neselektivnom nadzoru protiv kojega sam, naravno, i protiv kojega smo vjerujem svi mi, pogotovo kada se on događa među partnerima u okviru Sjevernoatlantskog saveza, kada se on događa između SAD a i EU a koji dijele čitav niz načela, ugovora pa i ja bih rekao zajedničkih napora da uredimo globalne odnose na razini koja je i konstruktivna, ali i usmjerena na borbu protiv terorizma. Također smatram da moramo voditi računa o tome da je za nas u Europskoj uniji pravo na privatnost i zaštita podataka jedna od temeljnih vrijednosti te da upravo smjernice koje smo vidjeli u ovome izvješću, a njih ima nekoliko, posebice glede europskoga digitalnog trebaju biti nit vodilja u budućim aktivnostima i posebno sam zato sretan što smo razgovarali malo prije o paketu za zaštitu podataka, što smatram da moramo nastaviti pregovore o krovnom sporazumu između Europske unije i SAD a, a što je najvažnije, moramo razviti europsku strategiju za neovisnost naših informacijskih tehnologija, posebice interneta.